Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, l'Unione europea su tanti ambiti e in tanti settori sta dimostrando una colpevole difficoltà nel tutelare la propria manifattura, in tutte le sue articolazioni. Abbiamo visto, purtroppo, l'inefficacia delle misure di salvaguardia nel settore dell'acciaio, l'invasione di acciaio turco con salvaguardie che non sono in grado di bloccarlo, né sul prezzo né sulla capacità della tutela delle quote di mercato. Nell'ambito dell'agroalimentare vediamo su questa partita un silenzio colpevole. Qualche accenno su possibili misure di compensazione, ma non è di quello che hanno bisogno i nostri agricoltori e l'industria della trasformazione nel settore agroalimentare.

È vero che dall'altra parte abbiamo un aggressivo Presidente Trump, che mostra una disinvoltura colpevole nelle politiche commerciali e una totale mancanza di rispetto nei confronti della tradizionale capacità di relazioni economiche tra Stati Uniti ed Unione europea, ma da questa parte abbiamo un'Unione europea che si è mostrata molto fragile. Ricordiamo, nel corso del precedente mandato, la disinvoltura con cui la Commissione europea stava per riconoscere lo status di economia di mercato alla Cina, condannando a morte la nostra manifattura. Allora, anche stavolta, il punto di domanda è ma crede l'Unione europea nella propria manifattura? Crede di poterla proteggere? Se sì, batta un colpo!